La première concerne la recherche, et notamment les sixième et septième programmes cadres. Pour des raisons de sécurité juridique, nous renouvelons auprès de la commission du contrôle budgétaire le souhait que la Commission européenne s'abstienne de recalculer les états financiers avec de nouvelles interprétations de critères d'éligibilité pour des projets menés, qui ont déjà été approuvés et réglés par la Commission elle même. Nous réitérons la demande que la Commission ne s'écarte pas des normes internationales de comptabilité et d'audit. Le second point, c'est la budgétisation des pensions du personnel de l'Union.

Troisième point il convient de soutenir l'Office de lutte antifraude qui doit être renforcé pour qu'il puisse mieux accomplir sa mission, notamment pour les interventions en dehors de l'Union. Quatrième point nous souhaitons que la Commission mette en œuvre les moyens pour que nous ayons une conférence interinstitutionnelle pour arriver à une déclaration d'assurance positive de la part de la Cour des comptes européenne. Cette conférence réunirait les cours des comptes nationales, la Cour des comptes européenne, les parlements nationaux et les administrations concernées. Dernier point l'Union européenne n'investit pas suffisamment et ceci est une proposition personnelle est ce que le moment n'est pas venu d'envisager, dans notre budget, une section d'investissements et qu'en relation avec la Banque européenne d'investissement dont je propose que, désormais, puisque nous avons la personnalité juridique, l'Union européenne devienne un partenaire